Das Entscheidende ist, dass die Troika ja gar nicht genau vorschreibt, was zu tun ist.

Da gilt der alte Grundsatz Es kann nicht mehr ausgegeben werden, als erwirtschaftet wird.